Voorzitter, namens mijn fractie wil ik Jean Lambert van harte gelukwensen met het bereikte resultaat. We hebben hier te maken met een kanjer van een rapporteur. Zij heeft kans gezien om genderidentiteit als vervolgingsgrond expliciet op te nemen. Dat is ontzettend belangrijk voor alle transgenders, die in de wereld helaas vaak vervolgd worden alleen maar voor wie ze zijn. Ook de bescherming van kinderen is nu beter geregeld, vooral waar het gaat om de opsporing van ouders van alleenstaande minderjarigen. Het is jammer dat het niet is gelukt om op het terrein van sociale zekerheid vluchtelingen en andere mensen die internationale bescherming krijgen, op één lijn te krijgen, maar ook hier is tenminste voortgang geboekt. Toch zal mijn fractie zich bij de stemming morgen onthouden.

Ik weet dat Jean Lambert hier begrip voor heeft en dat ze weet welke aarzelingen we hebben, ook al heeft zijzelf een andere afweging gemaakt. Hopelijk krijgt zij gelijk en wij ongelijk en zal aanvaarding van deze richtlijn geen afbreuk doen aan het karakter van de asielvoorstellen als pakket. Daarom is het van groot belang dat zowel commissaris Malmström als het Poolse voorzitterschap bevestigen dat dit principe voor hen nog staat als een huis.